það að ríkisútgjöld hafa verið mjög veruleg á undanförnum árum ég get alveg tekið undir þá gagnrýni sem hefur tekið fram víða hins vegar við þær aðstæður sem nú eru og það er alveg rétt að hagfræðin segir okkur það að þegar að syrtir þá eigi ríki að koma inn en það er bara ekki sama hvernig það gerir það og það er það sem ég var að tala um það er ekki sama hvers konar framkvæmdir það eru sem ríkið fer í það er langheppilegast við tímabundnar framkvæmdir eins og til dæmis í samgöngumálum það er miklu heppilegra heldur en það sé til dæmis framkvæmdir sem kalla á mikinn mannafla og mikinn rekstur um leið og það gerist aukast líka ríkisútgjöldin umfram það sem þau eru nú þegar það er þetta sem ég á við það er að þetta sé tímabundið en ekki eitthvað sem við vitum ekki alveg hvernig verður inn í framtíðina ef við til dæmis förum og byggjum skóla svo ég taki sem dæmi þá þurfum við líka að reka hann þá ertu kominn með langt verkefni ef hins vegar ákveðið er að byggja til dæmis brú þá er það tímabundið verkefni og ríkið kemur inn og fer út aftur það er þetta sem ég var að reyna að segja með þessu stjórnarflokkunum liggur mér við að segja þá held ég samt sem áður að það sé svo þegar maður horfir á þær umræður sem hafa verið úti í heimi þá hafa engir menn óskaplegar patentlausnir á þessum efnahagsvanda sem yfir okkur steðja í vestrænum heimi eina menn vita að þeir þurfa að þreyja þorrann það er það eina sem hægt er að gera og halda áfram á þeirri braut sem við erum ekki bara skipta um hest í miðri á